Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, aș vrea întâi să îi răspund doamnei Keller, care, în plenul Parlamentului European, îndeamnă lumea la demonstrații de stradă, îndeamnă lumea din Parlamentul European să dărâme guverne care au fost alese democratic

Dragi colegi, democrația este respectarea votului. În România, perspectiva aderării la spațiul Schengen a devenit un fel de discuție despre sexul îngerilor, domnule Președinte, domnilor colegi adică, pe cât de savantă, pe atât de a inutilă. Toți politicienii promit în campania electorală că îi vor convinge pe europeni să primească România în Schengen, dar nici cetățenii și nici politicienii înșiși nu mai cred așa ceva.

Când a fost întrebat de spațiul Schengen, ne a tăiat o scurt Schengen trebuie reformat și, abia după aceea, vorbim de aderarea României și a Bulgariei. Am înțeles foarte bine reținerea țărilor occidentale privind aderarea României și a Bulgariei la Schengen în

2012. În tot acest timp, eforturile de securizare a frontierei au costat mulți, foarte mulți bani. În 2015 însă, invazia refugiaților nu s a făcut prin România și nici prin Bulgaria, dragi colegi. Este clar că păstrarea acestor țări în afara Schengen are un alt motiv. Pot înțelege și acest motiv anume că unele țări sau unii politicieni din Occident consideră că Uniunea trebuie să aibă două viteze. Îl pot înțelege și pe președintele Macron, care sugerează că ar vrea renegocierea acordului Schengen.

Este ok ca națiunile să dorească să își controleze frontierele.

Dar nu este ok ca țările mari sau puternice să împiedice țările mai mici sau mai slabe să adopte aceleași măsuri protecționiste ca și cele mari. Susțin din toate puterile competiția și sunt convins că egalitarismul inhibă dorința și capacitatea de a progresa. Prin urmare, nu militez pentru omogenitatea Europei, dar vreau să se asigure o egalitate de șanse și o independență reală a statelor membre. Dacă statele mari și puternice vor să împiedice, prin piedici artificiale, țările mai mici să facă progrese, atunci Uniunea Europeană va înceta să mai existe. Reformarea spațiului Schengen poate fi un proiect interesant, dar aceasta presupune cu necesitate și începutul unei reforme profunde a întregii Uniuni Europene. Din 1957 până la Maastricht, Comunitatea Europeană s a dezvoltat prin adăugiri succesive, care au fost posibile pentru că numărul de state membre era mic.

Trebuie o reformă adevărată a Uniunii Europene, dragi colegi.